Dacă dumneavoastră corelați ce se întâmplă în România cu acordarea fondurilor europene, nu pot să mă gândesc decât că acum, când s au încheiat cei 10 ani cu MCV ul, a fost un mecanism special pentru a discrimina douăzeci de milioane de români. Domnule prim vicepreședinte, spuneați de suveranitate în discursul dumneavoastră, în același timp cereți guvernului ori avem suveranitate parlament guvern, rezultat în urma alegerilor, ori dumneavoastră impuneți. Apoi spuneați să lăsați să își facă treaba. Haideți să lăsăm guvernul să și facă treaba, justiția să funcționeze. Am pledat întotdeauna pentru condamnarea hoților, dar nu pentru încălcarea drepturilor omului, corecție care se încearcă acum prin această ordonanță.